í dag verður fram haldið fyrstu umræðu um fjárlög fyrir árið tvö þúsund og fjórtán með því að fagráðherrar taka þátt í umræðunni í lok umræðunnar mun fjármála og efnahagsráðherra taka til máls rösklega ein klukkustund er áætluð fyrir hvern ráðherra og umræður um málaflokk hans

starfandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og starfandi umhverfis og auðlindaráðherra það er hæstvirtur utanríkisráðherra

mun fjármála og efnahagsráðherra svo ljúka umræðunni síðar í dag og málið gengur svo til fjárlaganefndar að því loknu hefst nú umræðan ráðherrar hafa sex mínútur í fyrsta sinn og síðan tvær mínútur hverju sinni þingmenn hafa þrjár mínútur í fyrra sinn og tvær mínútur í seinna sinn andsvör eru